Naše vztahy to zlepšit určitě nepomáhá a naše vzájemná propojenost, hlavně ekonomická a v energetice, trvá. Měli bychom si namísto neustálých doporučení Rusku také občas uvědomit, jak rychle se nám samotným daří řešit krizové, skoro existenční problémy v Unii. A zároveň reflektovat, že postupně se i Rusko mění.

Nikoli z návštěv na pár hodin a připravených schůzek s vybranými partnery. Znám ho dobře z pohledu lidí žijících v Rusku. Pracoval jsem tam. Vím, že ani tam zdaleka nepanuje ráj na zemi. Vědí to i samotní Rusové.